zprávu, která přináší konkrétní návrhy, jak řešit situaci opylovačů a včel. Všichni souhlasíme s tím, že je potřeba něco dělat, protože nejde jen o biodiverzitu, ale jde v podstatě o to, aby zemědělci mohli dále pracovat, protože snižující se populace opylovačů znamená nižší úrodu. Takže nám jde o to, aby zemědělci nebyli považováni za škůdce, ale aby získali podporu pro to, aby mohli dobře hospodařit v krajině a také aby pesticidy, které jsou odstraňovány, se kterými už nemohou pracovat, byly nahrazeny jinými, efektivními přípravky.